Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je suis heureux de constater que le processus législatif d'adoption de la proposition que la Commission a faite concernant la mise en œuvre des paiements directs en 2013 est maintenant dans sa phase finale. Tout d'abord, je souhaite remercier

à prendre une décision rapide. Comme vous le savez, la Commission attache une grande importance à l'adoption rapide de ce règlement afin d'assurer une bonne mise en œuvre des paiements directs en

Ce texte de compromis contient un certain nombre d'amendements qui sont jugés nécessaires d'un commun accord entre Parlement et le Conseil et auxquels la Commission peut adhérer.